Señor Presidente, quiero apoyar este Reglamento, que convierte en legislación europea las recomendaciones de la CICAA y apostar por una metodología que, de acuerdo con las estimaciones científicas, va consiguiendo recuperar los de atún rojo en el mar. Esa especie es crucial, especialmente para el delicado ecosistema mediterráneo, y una de las más valoradas del mundo. Por ello, recuperación y mantenimiento de la actividad pesquera deben ir de la mano. En ese sentido, destaco mi especial apoyo a tres cuestiones fundamentales. La primera, mi total acuerdo con ofrecer un especial reconocimiento a las artes tradicionales con que se pesca esta especie o el palangre, o la pesca de cebo vivo o la almadraba. Hablamos de artes que tienen un bajo impacto en los ecosistemas marinos, un alto grado de selectividad de las capturas y, además, una apreciable capacidad para poder crear empleo. La segunda, apostar por una distribución más equitativa de las cuotas de pesca entre las distintas flotas, con especial consideración hacia la pesca artesanal y de pequeña escala. Y, finalmente, consolidar las competencias que tiene este Parlamento en la transposición de las recomendaciones de las organizaciones regionales de pesca, que son competencia de esta Cámara y del Consejo y no deben solventarse mediante actos delegados de la Comisión.